hæstvirtur forseti ég ætlaði eins og háttvirtur þingmaður bjarni benediktsson að koma hingað upp til að hrósa háttvirtum þingmanni róberti marshall fyrir fyrri hluta ræðu hans það var fyrsta ræðan sem við höfum heyrt af hálfu ábyrgðarmanna þessa máls í ríkisstjórn og á alþingi sem felur í sér einhvers konar viðurkenningu á

orði kveðnu fylgir að jafnaði löng ræða um það hversu lítilvæg þau atriði eru sem hæstiréttur telur kosningarnar ógildar út af en það er önnur saga ég get hins vegar ekki látið hjá líða að gera athugasemd við síðari hluta ræðu háttvirts þingmanns róberts marshalls vegna þess að mér finnst það einkennilegt að það sé á einhvern hátt merki um vandamál sjálfstæðisflokksins eina flokksins sem ekki bar ábyrgð á þessu máli hvernig fór það var einn flokkur sem tók enga ábyrgð á þessu máli og það fór illa á sá tiltekni flokkur að axla ábyrgð út af því